Signora Presidente, onorevoli colleghi, gentile Alto rappresentante, il recente contenimento dei flussi migratori provenienti dalla Libia non deve portarci a credere che il peggio sia passato. Gli accordi con il Governo libico, se da un lato hanno portato a un'indubbia riduzione degli sbarchi, dall'altro rischiano di lasciare intrappolati migliaia di subsahariani in veri e propri lager, come quello di Saba, dove non vi è alcun rispetto dei diritti umani. Non possiamo farci illusioni. L'accordo con la Libia non è che una misura tampone che deve essere accompagnata da soluzioni di lungo periodo, volte a estirpare le cause profonde della migrazione attraverso una politica di cooperazione e di sviluppo sostenibile, che ponga al centro i diritti delle persone e la creazione di posti di lavoro per i giovani. Ricordo che la popolazione africana crescerà a più di 2,5 miliardi di persone entro il 2050, e non possiamo permettere che l'agenda sia dettata dai soliti interessi di carattere economico delle multinazionali.

L'Africa è lo specchio delle nostre ambizioni come attore geopolitico spetta a noi decidere quale immagine vogliamo che rifletta.